Vous avez fait la démonstration, d'une part, que les partis de droite n'ont pas le monopole de la gestion responsable des finances publiques et, d'autre part, que cette gestion responsable n'était pas nécessairement antinomique avec un progrès vers plus de justice sociale. En témoignent les mesures prises en faveur des petits revenus et la revalorisation des services publics. Ne serait ce que pour cela, vous méritez tous nos encouragements. De même, nous partageons votre ambition résolue en faveur du projet européen, seul moyen comme vous l'avez dit pour les Européens de faire face aux défis de ce siècle. Si l'Union européenne veut retrouver un soutien franc et massif de ses citoyens, elle doit résolument changer de cap et tourner le dos et vous l'avez fait à l'obsession austéritaire pour mettre le paquet sur l'investissement. Mais attention, pas n'importe quel investissement tous les investissements qui favorisent la possibilité pour chacune et chacun de mener une vie digne en respectant les limites physiques et biologiques que la nature nous impose. De ce point de vue, Monsieur le Premier ministre, on ne peut pas dire que le Portugal fasse, à ce stade, figure de leader de la transition écologique. J'en veux pour preuve la prospection pétrolière au large de vos côtes ou les méthodes de pêche intensive à la sardine. Nous sommes convaincus qu'il est crucial pour l'Europe d'être à la pointe de la transition écologique de l'économie, non seulement pour répondre aux impératifs climatiques, mais pour devenir un fournisseur de solutions au reste du monde. Ces investissements doivent procéder à la fois du secteur privé, bien sûr, mais aussi du secteur public, y compris au niveau européen. Là aussi, nous partageons votre ambition pour un budget européen robuste et ambitieux, alimenté notamment par des ressources propres. Vous parlez de taxation sur les plateformes numériques, vous parlez aussi de toutes les formes de taxation de la pollution, et la taxe sur les transactions financières appartient d'ailleurs à cette catégorie.

Ce type de traités commerciaux d'inspiration néolibérale va à l'encontre totale des politiques de justice sociale que vous menez dans ce pays.